Pane předsedající, já se chci připojit ke svým předřečníkům, kteří velmi významně akcentovali podporu automatického uznávání vysokoškolských diplomů. Je to velmi důležité, důvody zde padly. Bojujeme li proti nezaměstnanosti mladých lidí, pak jim musíme umožnit, aby jejich vzdělání, jejich kvalifikace byla aplikovatelná v kterékoliv zemi EU, a to souvisí se samotným projektem Erasmus. Já se poslední dobou setkávám s českými studenty, kteří mi tvrdí, že bohužel atraktivita vzdělávání v Erasmu klesá, protože některé vysoké školy mají problém s tím započítat následně studium a praxi v rámci projektu Erasmus do samotného vzdělávání na domácí mateřské vysoké škole. To jsou problémy, které by se měly řešit a které bychom neměli v žádném případě nechávat ve vzduchu. Na druhou stranu, jak podporuji vzájemné uznávání, je třeba si říci, že jsou určité obory, kde to vzájemné uznávání úplně není možné. Paní kolegyně tady jmenovala otázku právnického vzdělávání, že italští právníci se registrovali v madridské právnické komoře. Zkrátka a dobře, to je přesně typ vzdělávání, studium práva a právních věd, kdy každá země díky vlastnímu právnímu systému má vlastní vzdělávání. Je třeba tady k tomu přistupovat selektivně a rozčlenit obory, kdy je možná univerzální kvalita a kde je to ovlivněno národními specifiky, např. právním systémem dané země.